Monsieur le Président, Madame la Commissaire, une évidence que nous partageons tous nos politiques commerciales et d'investissement doivent contribuer au respect de l'accord de Paris et à la mise en œuvre de nos engagements définis dans le pacte vert. Une conséquence l'actuel traité sur la charte de l'énergie est inadapté avec nos objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.

Combien d'entreprises opérant dans ce secteur ont attaqué nos États et ont obtenu gain de cause!

Deuxièmement, être engagé pour l'abandon, dans ce traité, de l'ancien mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États.

Mais une réalité malheureusement peu voire aucun des signataires actuels de ce traité ne partagent cette volonté d'adaptation. Alors une seule conclusion, Madame la Commissaire, il est urgent de se préparer à toutes les situations, dont le retrait organisé de ces négociations.